Schon alleine dieses eine Beispiel zeigt, wie wichtig Normierungen und Standardisierungen sind und wie sehr das auch das Leben der Menschen, der Bürger und Bürgerinnen, aber auch der Unternehmen erleichtern kann. Und das ist eine ganz wichtige Frage, die wir hier zu beraten haben. Es ist uns im Europäischen Parlament auch gelungen, viele Verbesserungen in den Text der Europäischen Kommission einzufügen. Da bedanke ich mich ganz herzlich sowohl bei der Berichterstatterin wie auch bei unserer Schattenberichterstatterin, die hervorragende Arbeit geleistet haben.

Zum einen ging es um die Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen, die uns ganz wichtig war, und darum, dafür zu sorgen, dass Normierungen und Standardisierungen nicht nur von den Großen gemacht werden, sondern auch die Belange der KMU respektiert werden. Denn in solchen Verfahren ist die Gefahr natürlich immer sehr groß, dass die Großen sich durchsetzen und die Kleinen nacharbeiten müssen, was kostenintensiv sein kann. Wir haben es auch geschafft, dafür zu sorgen, dass die Unterstützung und auch die Finanzierung in diesem Bereich sichergestellt werden. Der zweite Bereich, der uns wichtig war, war die Herausnahme eines Teils der Dienstleistungen, die neu in diesen Prozess hineingekommen sind, insbesondere die Herausnahme der Dienste im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse und dessen, was für freie Berufe von großer Wichtigkeit ist.

Aber wie gesagt es gab viel Arbeit zu tun, und ich hoffe, dass es in Zukunft etwas leichter wird.